Doamnă președinte, Europa este astăzi în mijlocul unei crize de legitimitate, pentru că nu reușește să își apere cetățenii și să asigure un tratament egal pentru toți, indiferent de țară sau de naționalitate. În această situație se află cetățenii europeni proveniți din țara mea, România. Românii sunt subreprezentați la nivelul instituțiilor europene și, mai exact, România, deși este al șaptelea stat din Uniunea Europeană, ocupă doar locul 22 la nivel de reprezentare pe funcții de conducere în instituțiile europene. Românii sunt, de asemenea, în ultimul timp, stigmatizați de mai mulți politicieni din Europa. Spre exemplu, zilele trecute, în Austria, ministrul de externe a decis să ceară reducerea drepturilor sociale pentru românii care trăiesc în acel stat.

Când ne vom da seama că Europa înseamnă libertăți și drepturi pentru toți cetățenii săi? Dacă astăzi vorbim despre problema drepturilor românilor europeni, vă asigur că, dacă nu acționăm, o să vorbim mâine de polonezi, de greci, de spanioli, poate chiar și de germani. Trebuie să construim o societate europeană pentru toți și românii, asemenea tuturor europenilor, sunt membri UE cu drepturi depline.